Signor Presidente, onorevoli colleghi, i grandi progressi della robotica e la possibilità che l'intelligenza artificiale superi l'intelligenza umana impongono delle riflessioni etiche e morali alle quali non possiamo sottrarci. Le questioni etiche non riguardano solamente l'interazione uomo macchina, ma anche i problemi ontologici relativi all'identità personale, con riferimento agli interventi bionici volti a recuperare o potenziare le capacità sensomotorie e cognitive degli esseri umani, e il tema della responsabilità, che si presenta in tutta la sua drammaticità, soprattutto con riferimento ai droni per uso militare. Chi è responsabile delle violazioni umanitarie compiute attraverso il loro utilizzo? E ancora il tema riguardante la capacità di compiere scelte in situazioni estreme, dove la componente etica rappresenta un elemento determinante della scelta. Come si comporterebbe un'auto senza guidatore se dovesse scegliere, in caso di un improvviso sbandamento, tra l'incolumità del passeggero dell'auto e quella di un gruppo di persone ai margini di una strada. La relazione sulla robotica affronta questi temi, tracciando un percorso possibile che merita di essere ulteriormente esplorato.